Il y a quelques heures à peine, le consul général de France a encore été visé à Djeddah, en Arabie saoudite, alors qu'il présidait une cérémonie à l'occasion du 11 novembre.

Trop nombreuses pour les citer, aucune victime ne doit être oubliée 450 personnes ont été tuées par le terrorisme islamiste en Europe, depuis l'ignoble attentat de Madrid en 2004, jusqu'à celui d'il y a 10 jours en Autriche. Ce qui est attaqué, c'est notre civilisation. Vous avez voulu construire l'Union européenne et ses traités en oubliant nos racines chrétiennes. Vous avez voulu bâtir un super État sur des valeurs universelles abstraites. Vous avez voulu nier notre passé commun pour faire un super marché sans identité. Mais aujourd'hui, c'est notre être profond qui est visé. Les islamistes viennent nous le rappeler. Ce n'est pas la laïcité, pas le colonialisme, pas même notre liberté d'expression qu'ils vomissent c'est avant tout ce que nous sommes. Ils nous attaquent pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on fait. Nous ne pourrons pas mener cette bataille si nous refusons de désigner l'ennemi. Nous ne pourrons pas la gagner si nous refusons d'affirmer et de défendre notre identité. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, pour traiter de ce sujet pourtant fondamental, vous ne prévoyez qu'un bref débat et un seul tour d'orateurs. L'intitulé même évite soigneusement le terme d'islamisme. Alors que notre civilisation est attaquée et assiégée, que nous proposez vous? Emmanuel Macron, le président français, prétend combattre l'islamisme en renforçant le communautarisme, en généralisant l'apprentissage de l'arabe à l'école et la prise en charge de la formation des imams par l'État une idée saugrenue que Charles Michel, d'ailleurs, a aussitôt reprise. Ainsi donc, nous aurions des imams formés par l'Union européenne? Faudra t il bientôt avoir un commissaire européen à l'Islam?

Borrel, haut représentant pour les affaires étrangères, disait qu'il revenait aux réfugiés de décider eux mêmes s'ils voulaient ou non rentrer en Syrie. Et pas plus tard qu'hier, Madame Johansson, vous avez affirmé, dans un mélange de naïveté et d'irresponsabilité totale, que, je cite, la migration n'est pas un danger. La migration ne serait pas un danger, Madame Johansson? Les trois dernières attaques en France ont été perpétrées par des migrants. C'est un Pakistanais qui a attaqué des journalistes à Paris. C'est un Tchétchène qui a égorgé un professeur à Conflans. C'est un Tunisien fraîchement arrivé via Lampedusa qui a assassiné trois personnes dans une église à Nice.

Parce que l'Union européenne n'ose pas agir, il fait la guerre à l'Arménie et en Libye, en y déployant des djihadistes issus des rangs de Daech. Il menace notre continent de submersion migratoire. Il convertit la basilique Sainte Sophie en mosquée. La Turquie, et avec elle les islamistes du monde entier, s'inscrivent dans la plus longue mémoire, contrairement à vous. Vous voulez former des imams, nous voulons expulser les prêcheurs de haine. Vous voulez que Frontex sécurise la traversée des migrants, nous voulons que Frontex les ramène chez eux. Vous arrosez de subventions et de facilités douanières des pays islamistes comme le Pakistan ou la Turquie, nous voulons, nous, les sanctionner. Vous considérez la libre circulation comme un dogme intouchable, nous considérons que la sécurité des Européens est un droit inaliénable. Vous financez des organisations islamistes, nous voulons les dissoudre.

Vous voulez transformer l'immigration clandestine en immigration légale, nous voulons mettre fin aux migrations illégales, au regroupement familial et à l'immigration de peuplement, car l'immigration de masse est évidemment le terreau de l'islamisme. Il faut stopper les arrivées et considérer que l'accueil et la générosité de nos pays n'ont pas de caractère définitif. L'installation d'étrangers sur notre sol ne doit pas être considérée comme irréversible. Si nous faisons preuve de faiblesse, alors ils nous domineront. Si nous faisons preuve de lâcheté, ils nous soumettront. Si nous sommes capables, au contraire, d'affirmer avec fierté ce que nous sommes, nous résisterons. Si nous sommes capables de lutter avec force pour nos valeurs de civilisation, nous vaincrons. Eschyle disait déjà des Grecs et, à travers eux, de tous les Européens, qu'ils estiment n'être les esclaves ni les sujets de personne. Le temps des compromissions, dont vous êtes malheureusement souvent coutumiers, doit cesser. Nous ne devons rien céder aux injonctions des islamistes. Nous ne nous soumettrons pas, et tous ceux qui veulent nous l'imposer, tous ceux qui préfèrent la charia à nos lois et à notre mode de vie, tous ceux qui veulent affaiblir notre civilisation et la remplacer par la leur devront partir. Notre liberté est à ce prix. L'Histoire a montré que les nations européennes sont capables de sursaut, capables de se battre ensemble face à un ennemi commun, ce n'est qu'ainsi que nous gagnerons cette guerre.